Ne pourriez vous pas réfléchir à inviter plutôt, en l'occurrence, le président du gouvernement et le Premier ministre pour que, avec ces deux États, nous puissions avoir des échanges sur la façon dont ils gouvernent les États?